Silna unijna polityka w dziedzinie lotnictwa jest gwarantem postępu zarówno w zakresie jednolitego otwartego rynku, jak i współpracy gospodarczej z najważniejszymi zagranicznymi partnerami handlowymi. Obecnie lotnictwo stanowi potężny dział gospodarki, generując ponad pięć milionów miejsc pracy w krajach członkowskich. Nadal jednak wymaga szerokiego zaangażowania celem podnoszenia jego potencjału i konkurencyjności. Niezwykle istotne są działania ukierunkowane na stałe poszerzanie przepustowości, w tym na maksymalne wykorzystywanie możliwości istniejących portów lotniczych oraz na ich rozbudowę. Ogromną rolę dla komplementarności ruchu wewnętrznego odgrywają tani przewoźnicy. Ich działalność musi jednak uwzględniać wszelkie standardy wynikające z ochrony praw konsumenckich.

Niepokojącym zjawiskiem jest natomiast nieprzestrzeganie przez Rosję porozumienia dotyczącego wycofania opłat za przeloty nad Syberią, do czego zobowiązuję Moskwę członkostwo w WTO. Należy zwrócić uwagę na ten problem we wzajemnych relacjach.